Pane předsedající, já chci poděkovat paní zpravodajce za opravdu skvělou zprávu.

My jsme od té doby udělali obrovský pokrok, i tato dnešní debata to zde ukazuje. Já velmi vítám zprávu, kterou paní zpravodajka připravila a kde je celá řada cenných podnětů, jak do budoucna zpřísnit existující právní úpravu a konkrétní směrnici. Velmi bych se přimlouval za to, pane komisaři, abychom opravdu řešili konkrétní podněty a návrhy, které zpráva paní zpravodajky obsahuje. Otázka sdílení informací o delikventech mezi členskými státy, otázka blokování webových stránek, otázka lepší možnosti obětí trestných činů nahlašovat zneužití, to jsou věci, které by stály za úvahu, zda třeba do budoucna směrnici nenovelizovat a tyto věci nově neupravit.